Sie persönlich und die Kommission haben bis jetzt regelmäßig auf die Forderung nach mehr Transparenz immer mit Selbstgefälligkeit und Herablassung abgewiegelt.

Können Sie überhaupt verstehen, dass es berechtigte Kritik gibt? Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der neue Präsident der Kommission versprochen hat, dass es hier in Sachen Transparenz einen neuen Anfang gibt.

Ich kann in den Raum 4C18 in Brüssel nicht gehen und mir die Unterlagen anschauen.

Wir brauchen vollen Zugang zu allen entscheidenden Verhandlungsdokumenten.